Mă aștept, din partea Comisiei, la soluții de instrumente financiare integrate, dar complementare bugetului multianual. Proiectele legislative pe care le așteptăm trebuie să vină cu soluții. Uniunea Europeană este percepută prea mult ca producătoare inflaționistă de norme și de reguli. Vom crește încrederea în valoarea adăugată europeană în măsura în care deciziile luate aici vor genera bunăstare, vor produce valoare adăugată, complementar cu ceea ce pot face statele membre individual, și aceasta este marea provocare a Uniunii Europene. Grupul Renew nu va sta doar să aștepte propuneri și rezultate din partea Comisiei. Am venit deja cu idei despre cum credem că ar putea fi rezolvată problema migrației, despre cum ar putea fi pus în practică Pactul verde. În zilele următoare, vom prezenta și o viziune despre cum credem că ar trebui abordată susținerea, dar și reglementarea inteligenței artificiale. Dincolo de bunăstare, Uniunea Europeană trebuie să asigure cetățenilor nu doar că pot circula, studia și munci pe întreg teritoriul ei, dar și că, în toate statele membre, valorile europene, statul de drept sunt respectate. Iar violarea statului de drept trebuie să aibă și consecințe, indiferent despre ce stat membru este vorba și, din acest punct de vedere, programul de lucru prezentat este insuficient, nu este suficient de clar. Începând de săptămâna viitoare, Marea Britanie va deveni o țară terță. Trebuie să tragem toate învățămintele din ceea ce s a întâmplat cu Brexitul și, poate, să ameliorăm modul de funcționare a Uniunii Europene, iar Conferința pentru viitorul Europei poate să fie generatorul acestor idei